Ve srovnání s jinými velkými ekonomikami trpí Evropa nedostatečným financováním, ačkoliv výzkum a inovace jsou základem udržitelných pracovních míst a růstu. Současný program Horizont 2020 již přinesl jedinečnou evropskou přidanou hodnotu v podobě podpory konkurenceschopnosti a spolupráce pro nejlepší vědecké poznatky a inovace na celém kontinentu. Z pohledu rozpočtové kontroly je i nadále potřeba zvyšovat synergie mezi programy v oblasti výzkumu a inovací a jinými programy Evropské unie, pokračovat ve zjednodušování pravidel a postupů a je třeba lépe seznamovat Evropany s výsledky výzkumu a inovací. Toto program Horizont Europe naplňuje svým zaměřením na excelenci, nadnárodní soutěž a spolupráci. Věřím tomu, že splní tato očekávání a bude mít ještě větší dopad než program současný. Dovolte mi na závěr poděkovat panu komisaři Moedasovi za vždy konstruktivní spolupráci i s Výborem pro rozpočtovou kontrolu.